Die Kommission hat zu dieser bestehenden Richtlinie einige Verbesserungen vorgeschlagen, die einen besseren Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten im Bereich der Depotbanken, Regeln für die Vergütung der Manager von Investmentfonds und auch eine gleichmäßigere Sanktionspraxis zwischen den verschiedenen Mitgliedstaaten in diesem Bereich

Gerade im Bereich der Depotbanken haben wir ja gesehen, was mit dem Madoff Skandal passiert ist Anleger haben große Summen verloren. Der Vorschlag der Kommission zieht daraus die notwendigen Konsequenzen, und es ist erfreulich, dass das Parlament fraktionsübergreifend erst im Wirtschaftsausschuss und jetzt auch Richtung Plenum hier die Haltung der Kommission unterstützt. Ich bedanke mich ausdrücklich bei den Schattenberichterstattern der verschiedenen Fraktionen für die Unterstützung, denn nach den Änderungsanträgen, die vorlagen, war das ja nicht selbstverständlich. Es gab ganz intensives Lobbying durch einige der zentralen Anbieterbanken in diesem Bereich, die diese Regeln so streng nicht haben wollten.

Das ist aus meiner Sicht eine völlig vernünftige und konsequente Regelung. Diese Grenzen für Exzesse im Bereich der Boni sind nicht nur bei Banken sinnvoll, sondern in der gesamten Finanzindustrie. Das ist eine Kultur des Risikoeingehens, die im Rest der Ökonomie völlig unbekannt ist. Viele Menschen wären froh, wenn sie auch nur einen Bonusmonat bekämen. Es ist wirklich nicht nachvollziehbar, was in manchen Ländern hier veranstaltet wird, dass 24 Monate Bezahlung nicht reichen sollen. Nein, meiner Meinung nach ist es eine vernünftige Regelung, die auch Maß und Mitte hat, zu sagen, die Boni dürfen nicht höher sein als das Fixgehalt.

Das britische Unterhaus hat jetzt neue Vorschläge vorgelegt. Die sind noch einmal etwas anders. Aber meiner Meinung nach müsste diese ganze Unkultur exzessiver Vergütungen eigentlich sektorübergreifend angegangen werden. In meinem Bericht geht es mir zunächst darum, die Regeln, die wir im Bankenbereich schon beschlossen haben, die das Parlament mit Stolz durchgesetzt hat, jetzt auch in einem weiteren großen Markt anzuwenden. Der zweite Punkt, der streitig gestellt ist, sind ertragsbezogene Vergütungen. Da ist es so, dass derzeit die Bezahlung der Investmentgesellschaften in immer mehr Mitgliedstaaten abhängig gemacht wird vom Ertrag des jeweiligen Fonds. Eigentlich ist das keine schlechte Idee, nur die Art und Weise, wie diese ertragsbezogenen Vergütungen berechnet werden, sind häufig nichts anderes als ein Griff in die Taschen der Investoren. Mein Bericht will diese Vorgaben gar nicht verbieten, auch der Wirtschaftsausschuss will das gar nicht, sondern er will nur dafür sorgen, dass in Zukunft nicht mehr dann von der Investmentgesellschaft zugelangt werden kann, wenn die Erträge hoch sind, wenn sie aber schlecht sind, dann verzichtet man auf diese Gebühren, und sie werden nicht verrechnet. Das ist einfach nur ein Taschenspielertrick.